Spoštovani, hvala z besedo. Jaz bi pa razpravljal na temo sprememb, ki so pač zelo sporne, glede potrdil o izvoru v zakonu o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona. Potrdilo o izvoru so danes javne listine v elektronski obliki, ki dokazujejo, da je določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz ali iz obnovljivih virov energije. Namen, uvedba potrdil o izvoru, je bil olajšati, trgovanje z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov, ali v soproizvodnji toplote. V praksi pa je nemogoče ugotoviti, kje je bila proizvedena elektrika, ki pride po žici. Sistem potrdil o izvoru v bistvu omogoča virtualno trgovanje z električno energijo iz iz obnovljivih virov, s katero potrošniki kupujejo neko zeleno avro, proizvajalci pa za to energijo dobijo dodaten denar in so tako stimulirani k povečevanju proizvodnje iz obnovljivih virov. Maloprodajni trg s potrdili o izvoru pri nas je zelo nerazvit. Praktično noben dobavitelj električne energije gospodinjstvom ne omogoča nakupa tako imenovane zelene energije oziroma potrdil o izvoru. Bili so poizkusi, ki pa v praksi niso zaživeli, tako se danes med petdeset in sedemdeset odstotkov potrdil o izvoru, izdanih, za obrate v Sloveniji, proda v tujino. Ostalo se porabi za dokazovanje izvora energije v okviru javnih naročil oziroma razpisov za nakup električne energije posameznih večjih gospodarskih oziroma javnih končnih odjemalcev, ki zahtevajo delež energije, proizvedene iz obnovljivih virov, v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Z zakonom se pojem potrdilo o izvoru spreminja tako, da se bodo ta potrdila izdajala ne le za obnovljive vire energije, ampak za vse vire energije, oziroma povemo po pravici, za energijo iz premoga, lignita in urana. Potem ko v več kot desetletju ta država ni bila sposobna vzpostaviti trga s potrdili o izvoru iz obnovljivih virov, se sedaj menda na trgu pojavlja neko veliko število odjemalcev, ki si srčno želijo kupovati samo jedrsko energijo, medtem ko tisti, ki si želijo kupovati zeleno energijo, tega ne morejo, ker jim dobavitelji tega niti ne ponudijo niti ne omogočajo. Jasno je, da je namen razširitve potrdil o izvoru na vse vire električne energije zgolj tako, da se bo v različnih promocijskih paketih elektrika iz velenjskega lignita prodajala kot domača energija, energija iz nuklearke kot brezogljična energija, energija iz zemeljskega plina kot nizkoogljična energija, in tako naprej. Vse to seveda z namenom draženja te električne energije na račun prodaje avre domačnosti, brezogljičnosti in nizkoogljičnosti. In kar je najbolj absurdno, ta sprememba se v zakonu dela v poglavju z naslovom Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije. Ta sprememba zakona je podlaga za marketinški spin, po katerem se bo lahko za višjo ceno od tržne prodajalo električno energijo iz proizvodnje, katere posledice bodo v obliki jedrskih odpadkov in povišanih koncentracij COdva, v atmosferi še stoletja bremenilo prihodnje generacije. Seveda ni nič čudnega, da lahko hkrati s takšnim predlogom spremembe zakona v medijih beremo poročilo o vse dražjih emisijskih kuponih, ki pestijo energetski sektor in energetsko intenzivna podjetja, med katerimi največ denarja za te kupone odšteje ravno Termoelektrarna Šoštanj. In mimogrede, nekateri dobavitelji že sedaj vsak mesec svojim odjemalcem na računu v odstotkih zelo jasno povejo, kje je bila proizvedena elektrika, ki so ki so jim jo dobavili. Poleg tega pa se tudi na proizvodni strani za vsako elektrarno zelo točno ve, koliko elektrike je bilo tam proizvedene. Čeprav, kot že rečeno, v Levici v prvi obravnavi sprejemu zakona ne bomo nasprotovali, bomo v drugi obravnavali, bomo v drugi obravnavi zahtevali, da se zakon izčisti vseh spornih določb. Primarna regulacija lahko ni več splošno obvezujoča, mora pa biti še naprej brezplačna, potrdila o izvorih za tako imenovane klasične vire ter statistični prenos energije iz obnovljivih virov pa je treba iz zakona črtati. V kolikor do tega ne bo prišlo, bomo kasneje glasovali proti sprejemu zakona. Hvala.